Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le cadre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat deux programmes de coopération transfrontalière sont dédiés au bassin méditerranéen sur treize existants. Le premier est le programme de coopération pour le Bassin méditerranéen.

Il y a trois priorités au programme. La première est le développement régional et l'intégration régionale. La deuxième est la favorisation du développement durable, avec la gestion des ressources agricoles et halieutiques, la protection et la valorisation du patrimoine naturel et cultuel et la promotion du développement des sources d'énergie renouvelable.

La troisième priorité est la coopération culturelle et scientifique, et le soutien aux réseaux, avec le renforcement de la coopération au niveau associatif, la formation et l'échange entre jeunes et étudiants.